kílómetragjald lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleira lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð áttatíu og átta um bifreiðagjald

nefndin fjallaði um frumvarpið á milli annars og þriðju umræðu og fékk á sinn fund þorstein þorgeirsson frá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins minni hlutinn telur að af athugasemdum við frumvarpið verði ekki ráðið hver áhrif umræddar gjaldahækkanir muni hafa á útgjöld hins opinbera svo sem vegna persónuafsláttar og annarra skuldbindinga sem bundnar eru vísitölu neysluverðs

þá get ég ekki tekið undir að það hafi komið skýrt fram í svörum fulltrúans frá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytinu um það hvort að það væri búið að taka tillit til þessara áhrifa í frumvarpinu og þeim athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu það var ekki hægt að greina það af töflunni sem fylgir með í athugasemdunum þannig að ég efast ekki um það að það sé verklag hjá fjármálaráðuneytinu en það kemur engan veginn fram í athugasemdum frumvarpsins um það hvort svo sé að það hafi verið tekið inn í útreikningunum þá er ljóst að frumvarpið mun hafa veruleg neikvæð áhrif á verðtryggð lán heimila og fyrirtækja og það hefur enginn sem hér hefur stigið í ræðustól efast um að við erum að leggja miklar auknar byrðar á íslensk heimili og fyrirtæki með þessu frumvarpi minni hlutinn gagnrýnir einnig verklag við framsetningu frumvarpsins og hann mælist eindregið til þess að úr því verði bætt svo að kjörnir fulltrúar geti tekið upplýstar ákvarðanir um svo mikilvægt mál minni hlutinn leggst því gegn samþykkt frumvarpsins og undir þetta skrifa ásamt mér tryggvi þór herbertsson pétur h blöndal og þór saari